Mit der heutigen Abstimmung bringen wir eine Verordnung auf den Weg, die einen unmittelbaren Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger Europas hat.

Reine Preisobergrenzen, die faktisch wie Preisfestsetzungen wirken, führen nicht zu mehr Wettbewerb, das haben wir gesehen. Daher ist es wichtig, nun auf die Entbündelung von Roaming Diensten und nationalen Mobilfunkverträgen zu setzen. Hier schaffen wir einen Markt, der durch eine echte Wahlmöglichkeit für die Verbraucher und durch zusätzliche Marktteilnehmer von selbst zu niedrigen Preisen führen wird. Natürlich muss es übergangsweise und zum Schutz der Verbraucher vor Missbrauch weiterhin ein Sicherheitsnetz bei den Preisen geben. Aber mehr Wettbewerb erfordert eben auch mehr Marktteilnehmer, und diese gibt es nicht, wenn die Preisgrenzen zu niedrig sind und zu wenig Spielraum für innovative Angebote bleibt. Auch ist dem Verbraucher nicht geholfen, wenn den Betreibern in Zukunft das Geld für Investitionen in neue, schnellere Netze fehlt. Schließlich wollen wir hierbei in Europa nicht ins Hintertreffen geraten. Aus diesen Gründen begrüße ich, dass wir hier zu einer vernünftigen Lösung gekommen sind, und möchte mich ausdrücklich bei der Kollegin Niebler dafür bedanken, dass sie einen wesentlichen Beitrag zu einer vernünftigen Regelung geleistet hat.

Bis 2014 wird es signifikante Senkungen bei ein und ausgehenden Telefonaten von bis zu 45 geben, und schon von Juli 2012 an werden die Verbraucher um fast 20 entlastet. Gerade bei Daten Roaming gibt es bisher keine Mißbrauchsgrenzen, was teilweise zu horrenden Preisen geführt hat. Auch diese werden in Zukunft gedeckelt.